Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo! Spoštovane poslanke, poslanci! Predlog zakona, ki ga je v obravnavo državnemu zboru predložil državni svet, je vlada skrbno preučila. Saj predmetni zakon ureja vsebino, ki je bila pred dvema letoma predmet intenzivnega medresorskega usklajevanja in tudi socialnega dialoga. Tekom slednjega se je iskalo občutljivo ravnovesje med preprečevanjem zlorab pravic napotenih delavcev in zagotavljanjem konkurenčnih pogojev za poslovanje slovenskih podjetij v tujini. Vlada predloga zakona, ki je pred vami, kot izpostavljeno tudi v okviru pristojnega odbora, ne podpira. Sedaj pa še nekaj besed o konkretnih rešitvah. Glede opustitve obveznega prilaganja pogodbe o izvajanju storitev naslednje. Določbe obligacijskega zakonika praviloma ne predpisujejo obličnosti pogodbe, prav tako imajo v skladu s sodno prakso nekatere druge listine naravo pogodbe, zato ji vlada izrecno ne nasprotuje, predlogu nadomestitve obveznosti predložitve pogodbe o izvedbi storitve v postopku izdaje potrdila A ena z izjavo o tem, da takšna pogodba obstaja. Kljub temu pa se vlada ne strinja s parcialnim urejanjem predmetnega vprašanja ter meni, da bi bilo o predlagani spremembi treba razpravljati v okviru celovite prenove predmetnega zakona v prihodnjem letu. Nadalje velja izpostaviti, da ta rešitev izvorno izhaja iz pobude in želje večine takratne zasedbe državnega zbora, da se naslovi številne zlorabe, ki so bile zaznane v praksi. Izpostaviti velja tudi, da vlada nasprotuje predlogi predlogu zlasti v delu, ki se nanaša na nadomestitev obveznosti predložitve ustrezne pogodbe o zaposlitvi v postopku izdaje potrdila A ena z izjavo o tem, da takšna pogodba obstaja. Zaščita pravic napotenih delavcev kot posebej ranljive kategorije delavcev je bila primarni cilj, ki ga je predlagatelj sedaj veljavnega zakona pri pripravi zasledoval in ustrezna pogodba o zaposlitvi predstavlja temeljni institut za doseganje tega cilja, pomen nadaljnje ohranitve te določbe zakona izhaja tudi iz dejstva, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v postopkih izdaje potrdil A ena v prvih devetih mesecih letošnjega leta drugo največje število nepravilnosti odkril ravno pri predloženih pogodbah o zaposlitvi. Vlada nasprotuje tudi predlogu dopolnitve zakona z navedbo, da se ob izpolnjenih pogojih potrdilo A ena izda nemudoma ter da se v primeru nepopolne vloge stranke pozove k dopolnitvi, saj je predmetna vsebina že urejena z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se smiselno uporablja tudi v postopku izdaje potrdil A ena. Glede na vse navedeno vlada predlaga, da predloga zakona, ki je pred vami, ne podprete. Hvala.